Un adeguato funzionamento dello spazio senza frontiere esterne deve andare di pari passo ad un livello elevato di sicurezza. Il che richiede l'attuazione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne, di controlli alle frontiere esterne e una politica comune dei visti. Anche grazie a questo strumento, l'Unione fa un passo avanti verso una gestione comune e integrata delle frontiere esterne, tutelando al tempo stesso la libertà di circolazione delle persone all'interno dei suoi spazi, nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali. Un punto per noi fermo è la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Lo strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti, garantendo in particolare il rispetto dei principi di non respingimento, trasparenza e non discriminazione e del diritto di richiedere protezione internazionale.